in quell'area e grandi ed importanti attività di carattere economico da parte delle industrie e pescherecci europei, ma, dall'altra parte, accende un faro su un'area particolarmente delicata. Io stesso, un anno fa, ebbi da dire che il tonno pescato in quell'area soprattutto negli ultimi due anni è un tonno a rischio c'è il rischio vero che lì ci sia, dopo la vicenda di Fukushima, la possibilità che intere partite di questo pesce rischino di essere contaminate dal punto di vista